Mindenekelőtt szeretném megköszönni az árnyékjelentéstevőknek az ilyen dossziék tárgyalásánál megszokottól is konstruktívabb együttműködést! Örömömre szolgál, hogy egy pártérdekeken túlnyúló szakmai munka eredményeként a Gazdasági és Monetáris Bizottságban szinte teljes konszenzussal elfogadott jelentésről tárgyalhatunk ma itt. Bízom benne, hogy a holnapi szavazáson is szintén hasonló egyetértésben tudunk fellépni az áfacsalások elleni küzdelem és a hosszú évtizedek óta húzódó végleges áfarendszer kialakítása érdekében. Az uniós áfarendszer az egységes belső piac fontos eszköze, és nagyban hozzájárult az Európai Unión belüli kereskedelem előmozdításához. Mivel azonban a tagállamok közötti kereskedelem adóztatásának jelenlegi rendszere már nem volt képes lépést tartani a gazdaság globalizációja és digitalizációjával, ezért az Európai Bizottság javaslatot tett az irányelv módosítására. Az Európai Parlamenten belül nagy egyetértés van abban, hogy a jelenlegi áfarendszer szétaprózódottsága komoly akadályt jelent az egységes belső piac megfelelő működése előtt. Nagy előrelépés viszont, hogy az új rendszerben megszűnik az egyes tagállamok korábbi privilégiumokon alapuló kivételezettsége, és mindenki azonos szabályok alapján dönthet a saját áfakulcs rendszeréről. A jelentés által támogatott javaslat tehát nem korlátozza a tagállamok jelenlegi rugalmasságát az áfakulcs megállapításában, éppen ellenkezőleg harmonizált és kevésbé korlátozó szabályokat vezet be, például azzal, hogy ahelyett, hogy kiegészítené azon áruk és szolgáltatások már így is hosszú jegyzékét, amelyekre kedvezményes adómértéket lehet alkalmazni, egy úgynevezett negatív listát vezet be. Tehát azt mondjuk csak meg, hogy mi nem kerülhet kedvezményes kulcs alá. Az új rendszer tehát nagyobb szabadságot garantál a tagállamoknak, hogy eldöntsék, mely termékeket kívánják kedvezményes kulccsal adóztatni.

Kimondásra kerül végre az a politikai szándék is, hogy az általános áfakulcs mértékének nemcsak alsó, de felső korlátja is kell legyen, nevezetesen 15 illetve

Tudom, hogy néhány képviselőtársam még inkább szimpatizált volna azzal, amennyiben kevesebb kulcs lehetősége mellett tettük volna le a voksot, és talán ez lehet egy következő lépés majd a jövőben, azonban ezúton is szeretném megnyugtatni a kollégákat, hogy a jelentés külön is kéri egy EU szintű információs portál létrehozását, amely pontos információkkal kell hogy szolgáljon az összes tagállam áfarendszeréről, ezzel is segítve elsősorban a kis és középvállalkozásokat. Előadóként kiemelten fontos volt az is számomra, hogy a kedvezményes adómérték alkalmazása a végső fogyasztók javára, illetve a kis és középvállalkozások támogatására történjen. A Szocialisták és Demokraták frakció számára különösen fontos volt, hogy a kedvezményes adókulcsok alkalmazása esetén a szociális és környezetvédelmi szempontokat figyelembe kelljen venni a tagállamoknak, és hogy ne engedjük a káros vagy luxustermékek kedvezményezettségét. Mindemellett itt kell aláhúznom, hogy a végleges áfarendszerrel kapcsolatos javaslat egyik kulcseleme, hogy a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására vonatkozó áfarendszer a rendeltetési hely szerinti tagállam adóztatásán fog alapulni.